Trotzdem, Sie haben ausgeführt, Herr Trichet, dass die längerfristigen Finanzierungsmaßnahmen erneut verlängert worden sind. Vermutlich gut. Die Geschichte wird zeigen, ob es wirklich gut so war. Man muss nicht immer gleich mit dem Finger auf Alan Greenspan zeigen. Nur eine Sache ist schon bedenklich Dass die Bürgerinnen und Bürger einfach nicht erfahren, wofür tatsächlich diese Liquiditätshilfen benutzt werden, und auch jetzt das Hineindrängen, wie viele das sehen, der Iren unter diesen Rettungsschirm sehr intransparent erfolgt. Wir wissen, dass 130 Milliarden bereits nach Irland geflossen sind, 35 Milliarden davon an die Tochter einer deutschen Unternehmung, der Hyporealestate. Aber warum gibt es diesen Druck jetzt so sehr, warum sind wir nicht in der Lage, zu sagen, wer die wirklichen Gläubiger bei den irischen Banken sind. Ist es meine Lebensversicherung bei der Allianz? Sind das wirklich die deutschen Banken, wie es immer so massiv heißt?

Da brauchen wir die Ehrlichkeit den Bürgern gegenüber, zu sagen Das sind diejenigen, die wir gerade heraushauen, und es ist möglicherweise Dein eigenes angelegtes Geld, das Du irrtümlicherweise nach Irland hast fließen lassen, in eine unsolide Bankenwelt. Dazu gehört natürlich auch Ist denn wirklich jede irische Bank systemrelevant? Warum haben wir hier nicht den Mut, tatsächlich eine Pleite in Kauf zu nehmen?